Was wir seit dem Wanzenskandal des Jahres 2003 geahnt haben, wissen wir nun also sicher Die diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die EU Räumlichkeiten werden nicht nur abgehört, die Amerikaner lesen auch E Mails, SMS und andere Daten mit. Wir können uns also nicht länger einreden, wir seien ein gleichwertiger Partner für die Amerikaner. Und in den US Dokumenten soll ja gar schwarz auf weiß stehen, dass wir bestenfalls als Partner dritter Klasse eingestuft werden. So viel also zur weltpolitischen Bedeutung der Europäischen Union! Nun ist die Europäische Union sicher kein Unterstützer von Terroristen, sehr wohl aber ist sie ein Konkurrent der Amerikaner auf dem Weltmarkt. Wer weiß schon, in welchem Umfang US Spähprogramme für Industriespionage bei europäischen Firmen mit teurem Know how herangezogen wurden.

Es ist höchste Zeit, dass sich die EU von ihrem Vasallen Dasein gegenüber den Amerikanern verabschiedet und von den USA auch diesbezüglich emanzipiert. Erst dann wird die EU nicht länger eine weltpolitische Lachnummer sein!